Ich glaube, Sie denken parteipolitisch.

Sie können mir erklären, dass es anders ist, aber ich muss Ihnen offen sagen, ich glaube Ihnen das nicht. Und ich glaube, Sie werden auch keine vernünftige Erklärung finden, weil beide Berichterstatter eigentlich etwas viel Besseres vorgelegt haben, als das, was Ihre Fraktion zu ändern beantragt hat.